Je voudrais simplement rappeler que le Parlement a déjà pris position de façon très claire sur le principe de cette taxe, à l'occasion de plusieurs résolutions ou décisions. Je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est la mise en œuvre effective parce que nous alimentons la communication avec toute une série de projets, toute une série de mots, et, derrière, il ne se passe pas grand chose.

Dans cette affaire, le Parlement est uniquement consulté, puisqu'il s'agit d'une affaire fiscale, et c'est la raison pour laquelle, selon moi, il faut que nous soyons clairs et simples dans l'affirmation de ce que nous souhaitons.

C'est la raison pour laquelle certains proposent qu'on travaille en coopération renforcée. C'est une des idées.

Nous souhaitons qu'elle soit adoptée au niveau européen et qu'on ne descende pas à un niveau inférieur, car ce serait certainement préjudiciable à l'économie financière de l'Europe.